Monsieur le Président, chers collègues, pour échapper aux caricatures nous en avons entendues quelques unes ce matin j'aimerais rappeler quelques éléments objectifs concernant la Tunisie, pays partenaire de l'Union européenne. La situation sociale a évolué très favorablement, avec une progression spectaculaire du revenu moyen par habitant et, désormais, l'immense majorité des Tunisiens entrent dans les critères définissant l'appartenance à la classe moyenne.

Enfin, M. Michel l'a rappelé tout à l'heure, les droits de la femme sont reconnus et garantis. À l'université, les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants, 40 des professeurs sont des femmes, le quart des députés, ou des élus locaux, ou des journalistes, sont des femmes. Bien des pays pourraient envier de tels résultats.